Monsieur le Président, ma réponse sera extrêmement brève. Je n'ai que vraiment très incomplètement compris la portée de cette question. Ce n'était pas une question, c'était...,

m'a renvoyé à la Belgique, il pense que la Belgique fait partie des 20 pays qui se sont donc ligués pour faire cette coopération renforcée, donc je n'ai pas compris la portée de la question, vraiment, donc je m'en excuse auprès de l'intervenant.